Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!

28. Oktober bewerten, ob wir es mit einem Parlament zu tun haben, das tatsächlich den Willen der ukrainischen Bevölkerung widerspiegelt oder nicht.

Nicht einmal die größten Kritiker dieser Wahlen werden das Gegenteil beweisen können.

Das heißt, wir haben es mit einem Parlament zu tun, das von Legitimität und von Legalität getragen ist. In den fünf Wahlkreisen, in denen Verstöße festgestellt wurden, werden ja auch entsprechende Nachwahlen stattfinden, die ebenfalls wiederum international beobachtet werden.

Und da sind sie sogar weiter und engagierter als manches EU Land!

Daher ist es schon vernünftig und auch im Interesse Europas, dieses Assoziierungsabkommen voranzutreiben und keinen unangemessenen Druck auf die Ukraine auszuüben, weil dies dort niemandem hilft. Und wenn man immer wieder den Namen Timoschenko strapaziert Wer immer mit Ukrainern redet, wird feststellen, dass sie ganz andere Sorgen haben als Frau Timoschenko.